Ovakav opsežni projekt za budućnost traži ne samo zajedničke političke napore, nego i velika ulaganja u energetsku, prometnu i telekomunikacijsku infrastrukturu. U potrebnu infrastrukturu spada i LNG terminal na hrvatskom otoku Krku, čiju izgradnju podupirem i nadam se da će uz pomoć novca iz europskih fondova što skorije biti i ostvarena. Energetsku uniju primarno moramo promatrati kao zajedničko tržište energentima koje imamo obvezu učiniti pristupačnima svim građanima i gospodarskim subjektima, a ne kao strogo reguliranu zajednicu čiju će se globalnu konkurentnost ograničiti prekomjernim regulatornim teretom.